einföld þversögn sem mögulega útskýrir af hverju þetta mál er ekki í eðli sínu einfalt þegar við tölum um vöxt getum við verið að tala um efnahagslegan vöxt hagvöxt ég vil auðvitað þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þá skýrslu og upplýsingar sem hann hefur lagt fyrir þing og þjóð um aðgerðir í þágu heimila sem taka á skuldavanda og innlegg háttvirtra þingmanna sem hér hafa tjáð sig um málið

ýmislegt var reynt á síðasta kjörtímabili og hefur verið tæpt á hér en betur má ef duga skal við erum mögulega í þessari stöðu nú og höfum þetta tækifæri til að gera betur vegna þess að einhverju hefur verið áorkað

varanlegum skuldavanda með skerta ráðstöfunargetu vegna þess að hér varð forsendubrestur ég get tekið undir orð háttvirts þingmanns brynhildar pétursdóttur um að hrun sé í sjálfu sér ekki leiðrétt en við getum tekið til eftir hrun og leiðrétt þann forsendubrest sem verður til vegna hruns ég taldi það ekki einungis nauðsynlegt heldur óhjákvæmilegt og afar skynsamlega ráðstöfun að fara með málið fram með þeim hætti sem gert var hér á sumdarþingi setja málið fram í þingsályktun brjóta málið upp í verkferla þar sem hvert verkefni var falið hlutaðeigandi ráðherrum og þannig eyrnamerkt þeim verkefnin ábyrgðarvædd og sett í tímaferli nauðsynlegt vegna þess að málið er í senn stórt og eftir atvikum flókið í lagalegum skilningi óhjákvæmilegt vegna þess að um er að ræða risastórt efnahagsmál og útfærslan þarf að vera vönduð og ígrunduð það var og skynsamlegt vegna þess að samstaða í málinu er afar mikilvæg ég get ekki greint annað á máli háttvirtra þingmanna hér í dag en að það sé samstaða um málið okkur greinir kannski á um leiðir eðlilega ég get viðurkennt að það var þetta erindi sem hreif mig til þátttöku í sviði stjórnmálanna ég get viðurkennt það hér mörg heimili hafa þurft að kljást og berjast við skuldavanda sem sannarlega er að stærstum hluta tilkominn vegna hinnar ófyrirsjáanlegu höfuðstólshækkunar verðtryggðra húsnæðislána sem leiddi af hruni fjármálakerfisins í málefnavinnu okkar framsóknarmanna á vetrardögum og inn í kosningavorið var lögð mikil áhersla á að hér þyrfti að koma til aðgerðir og það almennar og í raun má rekja það til hugmynda frá kosningunum tvö þúsund og níu sem þá var kölluð tuttugu prósenta leiðin um er að ræða almennar aðgerðir með áherslu á jafnræði og réttlæti og ekki síður til að tryggja stöðugleika og gagnsæi á húsnæðislánamarkaði til framtíðar ég er sannfærður um að þegar leiðrétting kemur af þunga til framkvæmda muni það hjálpa hér til við að koma hagvexti í gang ásamt öðrum aðgerðum að sjálfsögðu einkaneysla mun hleypa lífi í hagvöxt og auka okkur bjartsýni og kraft þar sem fólk sér fyrir efnahagsstöðu heimilanna og hefur möguleika til að ráða við stöðuna til framtíðar